Katastrofické scenáre prezentované zdravotníckymi autoritami vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb viedli k tomu, že sa krajiny začali predbiehať v tom, ako čo najskôr obstarať čo najviac vakcín na ochranu svojich občanov.

Ani jemu, ani našej slovutnej európskej zdravotnej organizácii ECDC. V tom čase už všetci vedeli, že vírus H1N1 nepredstavuje také riziko, ako sa na začiatku zdalo.

Žiadne prehodnotenie situácie, žiadne doplňujúce odporúčania, proste nič...